Populația civilă se află într o situație de vulnerabilitate extremă în această țară, în care violența interetnică, manifestată prin asasinări, răpiri și atentate, este frecventă. În acest context, este pozitivă aprobarea de către Parlamentul irakian a unei comisii pentru drepturile omului. Această țară trebuie, însă, să intensifice eforturile pentru a garanta atât siguranța grupurilor vulnerabile, cât și libertatea religioasă și de afirmare a identității. O comisie pentru drepturile omului complet funcțională reprezintă o necesitate, iar reconcilierea interetnică și menținerea securității și a ordinii publice trebuie să fie priorități ale Guvernului. În același timp, Uniunea Europeană are datoria de a ajuta Republica Irak să realizeze aceste obiective. Acordul de parteneriat și cooperare constituie o platformă de dialog și, totodată, un angajament din partea Uniunii pentru susținerea eforturilor din domeniul drepturilor și al libertăților fundamentale.